þúsund og þrjú um póst og fjarskiptastofnun en frumvarp sama efnis var lagt fram á síðasta þingi en varð ekki útrætt með frumvarpi þessu er lögð til breyting á þrettándu grein laga númer sextíu og níu tvö þúsund og þrjú um póst og fjarskiptastofnun helsta markmiðið með breytingunni er að færa kæruferli vegna ákvarðana póst og fjarskiptastofnunar til samgönguráðuneytis í samræmi við almennar reglur stjórnsýslulaga lagt er til að úrskurðarnefnd fjarskipta og póstmála verði lögð niður í kjölfarið þegar fyrstu ákvæðin um úrskurðarnefndina voru sett nítján hundruð níutíu og sex var megintilgangurinn að tryggja sjálfstæði úrskurðaraðilans gagnvart stjórnvöldum sem voru meðal annars stærsti eignaraðili þá að hlutabréfum í landssímanum h f reynslan hefur sýnt að það fyrirkomulag að hafa starfandi sérstakar úrskurðarnefndir er heppilegt á sviðum þar sem mikill fjöldi mála er til úrlausnar því er ekki til að dreifa varðandi úrskurðarnefnd póst og fjarskiptamála sem hefur kveðið upp samtals tólf úrskurði á síðustu þremur árum þá þykir eðlilegt og í samræmi við almenna þróun innan stjórnsýslunnar að ráðherra og ráðuneyti axli sjálft ábyrgð á úrlausn ágreiningsefna á þessu sérsviði og byggi upp frekari þekkingu innan ráðuneytisins á framkvæmd póst og fjarskiptamála um leið og úrskurðarvaldið er fært til ráðuneytisins er jafnframt opnað fyrir málskot til dómstóla samkvæmt almennum reglum þannig að stjórnsýslukæra er ekki forsenda málshöfðunar fyrir almennum dómstólum breytingunni á lögunum er ætlað að taka gildi um næstu áramót hæstvirtur forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni umræðunni vísað til annarrar umræðu